Nous voulons mettre fin à ce que nous avons appelé en France la Françafrique je ne sais pas si vous connaissez la formule.